Situace v Evropě se zhoršuje, v tom rovněž souhlasím s kolegyní Macovei, která toto pronesla.

To tedy nejen pouze v ČR, u nás to vyřešil zákon o střetu zájmů, který zapovídá vlastnictví těchto vymezených nástrojů, které v demokratické společnosti jsou důležité, ale koncentrace do jedněch jediných rukou skutečně může být potenciálně velmi nebezpečná.